Laat ik beginnen met het bedanken van de dames Hedh en Bauer voor hun harde werken als corapporteurs.

Dan doel ik met name op het recht van verblijf in een land, nadat men verhandeld en wellicht gered is. Hoe zorgen wij ervoor dat een slachtoffer écht een nieuw bestaan kan opbouwen?

Wij hopen dan échte hulp aan slachtoffers te kunnen gaan geven.

Het merendeel van de Groene Fractie blijft toch van mening dat, als je dat strafbaar stelt, je daarmee de verhandelde persoon verder de ellende in trapt, omdat zijn of haar activiteit dan helemaal illegaal wordt. Ik ben ook blij om te zien dat in deze richtlijn de lidstaten de vrije keus